Hay zonas libres de ideología ⸻dicen⸻ LGBTI porque esta se considera ajena a la cultura polaca y al orden natural que, por lo visto, deben ser la misma cosa. Lo han dicho miembros del gobierno y ruboriza su soberbia.

Recuerdan a lo peor que se ha vivido en este continente el Holocausto y el genocidio de los judíos, cuando las minorías sexuales fueron perseguidas.

Recuerdan a los atentados en Nueva Zelanda que reivindicaban la patria del hombre blanco frente a los invasores, a la matanza de la iglesia de Charleston, en los Estados Unidos, que impulsaba una guerra racial, al atentado de Oklahoma, al de Oslo y la isla noruega de Utoya. Quieren ustedes una Europa libre de mujeres feministas, de homosexuales, de islámicos, de personas racializadas, de migrantes, de gentes de izquierda. Quieren una Europa a su imagen y semejanza, como si fueran ustedes los mismísimos representantes de Dios en la tierra.

Ustedes no pueden cristianizar a Europa, aunque esta sea su cruzada, porque están tan lejos de los valores cristianos como de los europeos. Solo por violar el principio de igualdad y no discriminación deberían abrirles otro procedimiento de infracción.